Herr Präsident! Als unser früherer Kollege Otto von Habsburg in den 50er Jahren geschrieben hat, China werde sich eigenständig entwickeln und ein Gegenpol zum Sowjetblock sein, da haben ihm alle Zeitungen gekündigt, deren Kolumnist er damals war außer den Vorarlberger Nachrichten.

Und China hat sich völlig eigenständig entwickelt. Es ist nicht nur eine riesige Nation, es ist eigentlich ein Kontinent. Auf der anderen Seite Das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens war zufällig an meinem

Man kann China weder nur geostrategisch und wirtschaftlich noch rein ideologisch sehen. Wir müssen China in einem ganzheitlichen strategischen Ansatz sehen. Der frühere Papst Benedikt wollte immer Religionsfreiheit und Menschenrechte in China zu einem Schwerpunkt seines Pontifikats machen. Wir müssen hoffen, dass der heute gewählte Papst Franziskus der sein wird, in dessen Ära das Wirklichkeit wird.